Preto by som chcel oceniť pohotovú reakciu Európskej komisie na aktuálnu situáciu na trhu práce, keď vo viacerých krajinách Únie prudko vzrástla nezamestnanosť mladých ľudí.

50 Ak si mladí ľudia po dosiahnutí vzdelania nevytvoria pracovné návyky, je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti už na hľadanie zamestnania rezignujú a zaradia sa ku komunite ľudí prežívajúcich zo sociálnych dávok. Kto bude tvoriť dôchodky, to asi mnohých nezaujíma, dôležité sú štrukturálne fondy. Preto vítam iniciatívu Európskej komisie zvýšením podpory malých a stredných podnikov a v spojení s podporou projektov na podporu zamestnanosti mladých ľudí riešiť tento vážny spoločenský problém flexibilným využitím dostupných finančných zdrojov.